Dincolo de beneficiul unei culturi informaționale, există și un cost, care, astăzi, se transformă într un risc pentru utilizatorii acestei informații.

Cultura cooperării este vitală și faptul că directiva precizează și îndeamnă statele membre să adopte un set de reguli clare ale culturii cooperării poate fi una dintre soluțiile care pot rezolva problemele. Fără îndoială, însă, trebuie să ne adresăm și statelor terțe, dacă vrem să fim viabili și să ne adresăm și utilizatorilor, pentru că, dincolo de un atac voit, trebuie să luăm în calcul și un atac prin lipsa de performanță și de informare. De aceea, ea va trebui să fie însoțită în mod deosebit de proiecte de training, de obligare la proiecte de training pentru utilizatorii sistemelor de informații.